Madame la Présidente, Monsieur le Vice président, quand on parle des services financiers, ce n'est pas si souvent que ça qu'on parle du droit des consommateurs. Nous sommes réunis autour d'un texte qui a été négocié à l'arraché par notre Parlement sur une position claire.

Ou bien ils choisissent de payer dans leur monnaie, mais un prestataire convertit le montant de la transaction, c'est ce qu'on appelle la conversion dynamique des monnaies, et cette opération a un coût souvent très élevé.

Le Parlement européen avait une revendication supplémentaire, une ambition supplémentaire, qui était que cette transparence des frais puisse être communiquée au consommateur au moment de la vente ou de l'accès au distributeur.

Malheureusement, le Conseil ne nous a pas suivis et, in fine nous avons un texte qui conduit à ce que cette information sera disponible, mais pas en temps réel, et je veux marquer une légère déception dans le concert de louanges qui accompagne l'adoption de ce texte. Il n'en reste pas moins qu'il y a là une vraie avancée créer l'obligation de transmettre l'information sur les frais, c'est essentiel pour que les droits des consommateurs soient mieux respectés.